Chers collègues, le gouvernement ukrainien est aux abois un collapse diplomatique. Il s'était appuyé sur l'administration de Mme Clinton avec certains envoyés spéciaux et des officines, et puis voilà l'administration Trump, qui ne veut pas changer de politique, mais qui veut tout simplement une politique plus juste et plus conforme à la réalité par rapport à la Russie.

2013. Savez vous que les importations et les exportations ont été divisées par deux? Surtout les exportations, et ce malgré les accords d'association. Nous sommes dans le collapse politique, les scandales de corruption. Malgré les mensonges qui disent qu'ils ont fait des efforts non, jamais un gouvernement n'a été aussi corrompu!

Sans doute soutenez vous ces alliances avec les partis néonazis? Nous sommes en face d'une situation si grave que ce gouvernement ne peut s'en sortir que par la guerre, et il l'a voulue.

Ce Parlement continue donc à se déshonorer par son soutien inconditionnel à un pouvoir corrompu, mafieux, soutenu par les néonazis.